frú forseti hér kemur til þriðju umræðu frumvarp til laga um breytingar á lögum um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f minni hlutinn í fjárlaganefnd flutti breytingartillögu hér við aðra umræðu þar sem lagt var til að öll fyrstu grein yrði felld brott það er að allur sá niðurskurður eða frestun sem boðuð er í frumvarpinu til samgöngumála hvort sem það er á höfuðborgarsvæðinu eða á norðausturhorni landsins eða á vestfjörðum gengi til baka upp á tvö komma einn milljarð króna sú tillaga hefur verið felld þá leyfðum við okkur að flytja hér aðra breytingartillögu við þetta frumvarp þar sem lagt er til að að minnsta kosti c og d liður í fyrstu grein falli brott það er að fallið verði frá frestun á fimm hundruð milljóna króna fjárframlagi til vega á vestfjörðum og norðausturlandi það er tröllatunguvegi um arnkötludal og norðausturvegi og peningarnir þá lánaðir til annarra vegaframkvæmda á þeim landsvæðum sé ekki hægt að nýta þá fjármuni beint til þeirra verkefna sem þar er eyrnamerkt til á árinu tvö þúsund og sjö þessir landshlutar norðausturland og vestfirðirnir urðu að lúta því að taka á sig frestun á vegaframkvæmdum í sumar samkvæmt sérstakri ákvörðun ríkisstjórnarinnar um aðgerðir í efnahagsmálum það var ekki aðeins þar aðgerðin að fresta framkvæmdum heldur var hún líka sálræn og táknræn aðgerð gagnvart fólkinu sem býr í þessum landshlutum og var í sjálfu sér ríkisstjórninni að mínu viti til skammar það er margbúið að lofa íbúum þessa landshluta sem búa við einar verstu vegaframkvæmdir á landinu vegaframkvæmdum á undanförnum árum þegar stöðugt er síðan farið á svig við þau loforð þau jafnvel svikin er manni nóg boðið þess vegna legg ég hér til frú forseti að að minnsta kosti þingheimur sjái til þess að frestun á þessu lofaða fjármagni til